A pesar de la crisis, los socialistas apoyamos sin fisuras la política de ampliación de la Unión Europea, porque ha demostrado ser la herramienta más efectiva para la consolidación de la democracia y de la estabilidad en los países candidatos. También nos hemos pronunciado en contra de alternativas a la adhesión, como las asociaciones privilegiadas u otras propuestas que desinflen las expectativas de la adhesión y sus efectos en materia de democratización, de derechos humanos y de prosperidad económica. En circunstancias difíciles, como las actuales en las que nos encontramos, la falta de solidaridad y el populismo amenazan el proyecto de cohesión social, política y económica que debemos seguir construyendo. Por eso, la Comisión de Asuntos Exteriores ya rechazó una serie de enmiendas que pretendían desvirtuar el debate de la ampliación y la Comisión ha dejado claro que cualquier proceso de adhesión que se plantee debe seguir los procedimientos establecidos, requerirá la unanimidad de los Estados miembros y, en ningún caso, podrá pasar por encima de los acuerdos, de las Constituciones y de los Tratados. Y el Parlamento Europeo también debería respetar y no pasar por encima de la terminología de las Naciones Unidas, del Consejo y de la Comisión en relación con esa nota a pie de página que se refiere a Kosovo.